forseti vill geta þess að fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími frestast til klukkan þrettán þrjátíu er það gert vegna fundar sem ráðherrar eiga með fulltrúum almannavarna og fleiri aðila í framhaldi eldgossins í grímsvötnum eftirtaldir ráðherrar sitja fyrir svörum klukkan þrettán þrjátíu forsætisráðherra utanríkisráðherra iðnaðarráðherra efnahags og viðskiptaráðherra umhverfisráðherra og innanríkisráðherra jafnframt vill forseti geta þess að fyrirhugaðar eru atkvæðagreiðslur í lok þingfundar þær munu hefjast um klukkan fjórtán fjörutíu og fimm